Finančné prostriedky vložené do zlepšenia vzťahov medzi národmi, susedskými štátmi prinášajú lepšie súžitie, pokoj a mier v regiónoch a pri dobrom využití aj hospodársky rast stimulovaný zlepšením dôvery v susedských vzťahoch a zvýšenou kooperáciou na spoločných projektoch. Formy podpory cezhraničnej spolupráce či európskeho susedstva a partnerstva musia byť flexibilné, aby dokázali byť odrazom európskej politiky pre príslušnú oblasť či región. Z hľadiska uplatnenia je dôležité, aby sa čo najviac zjednodušil proces prípravy a implementácie jednotlivých projektov, aby sme operatívne v ktoromkoľvek štádiu dokázali objektívne vyhodnocovať skutočné prínosy využitia uložených prostriedkov.

Nebojme sa preto po korektnom zhodnotení doterajších skúseností prikročiť aj k modernizácii či zlepšeniu súčasných mechanizmov.